Il faut rappeler que les députés islamistes avaient précédemment proposé de réformer une disposition qui permet aux femmes de divorcer sans l'accord de leur mari. De même, ils ont tenté de faire passer une loi interdisant aux femmes de demander le divorce.

Elles demandent la mise en œuvre des dispositions de la Charte sur les droits des femmes égyptiennes, établie l'année dernière par plus d'un millier de femmes et approuvée par un demi million de citoyens égyptiens, hommes et femmes. Ce document consacre des droits fondamentaux tels que les droits de participation à la vie politique et économique, la représentation au sein du gouvernement et l'égalité devant la loi.

Nous devons absolument soutenir ces revendications, qui sont légitimes. Mme Ashton le fera t elle? Quelles mesures envisagera t elle pour accompagner l'Égypte sur la voie démocratique? Comment nous, Européens, pouvons nous répondre aux craintes de ces jeunes et de ces femmes qui craignent que l'arrivée des islamistes